Matej T. Vatovec, izvolite. Ja, hvala, podpredsednik. Čisto kratek odziv na, zadnjo razpravo. Zdaj, kolega Lenart je govoril o tem, da bi morala slovenska vojska biti sposobna braniti državo, oziroma da bi morali obraniti naše položaje pred, sicer ne vem, kakšno grožnjo. Okoli nas so tri članice Nata pa ena nevtralna država. Mislim, da so možnosti za napad relativno majhne. Ampak, če logično sklenemo, kaj potem za vraga delajo na okoli po svetu. A iz, ne vem, Afganistana branijo slovensko domovino, kot bi vi rekli? A v Siriji, kjer se pač, kuje interesi imeti med Turčijo, Rusko federacijo, pa še kom, ZDA, a tam branijo, slovensko ozemlje, slovenske postojanke? Tako da, to je ena nekonsistentnost. mi se načeloma strinjam, ne. Pač, že po ustavi sledi, da bi morala slovenska vojna služiti predvsem obrambi države, ne pa, agresivnim ali pa imperialističnim misijam v v katerih je udeležena po svetu. po drugi strani pa se moramo tudi zavedati, da slovenska vojska ni sposobna celovito nuditi obrambe slovenske države, zato ker je ravno zaradi zahtev Nata, spremenjena v podizvajalca in v zelo specializirane enote za določene vojaške misije. Zato nimamo celovite o, obrambne vojske, ampak imamo, če jih naj tako poimenujem, specializirane enote za določene misije. In zato nimamo široke široko uporabne opreme, ampak imamo zelo drago in točno specifično opremo, ki jo od nas zahteva Nato. In to je problem. S tem, da bi državni zbor odločal o tem, ali bomo pošiljali vojake, v tujino in niso višji stroški samo zaradi tega, ker so nekoliko boljše plačajo, ampak potegne za sabo cel kup stvari, bi lahko razmislili o tem, ali bi mogoče ta sredstva, ki jih plačujemo zato, da grejo vojaki na misijo, in za, opremo, ki jo morajo imeti na takih misijah, uporabili raje v Sloveniji, raje za izgradnjo nekega drugega načina, civilne zaščite in obrambe .